Gleichzeitig sollten wir darauf achten, dass es natürlich Kritikpunkte am Iran gibt wegen der inneren Struktur, der Menschenrechtsverletzungen, des Raketenprogramms, der Beteiligung an den Kriegen im Mittleren Osten und wegen der Israelpolitik.

Im Übrigen wünsche ich ihm sehr viel Erfolg für seine Verhandlungen.